Señor presidente, señora alta representante, señorías, quisiera en primer lugar felicitar a los ponentes, al señor McAllister y al señor Paşcu, y decir que la credibilidad de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, así como la salvaguardia de nuestros principios, va a depender en gran medida de que seamos capaces de dotarnos de las herramientas necesarias para completar —como decía el señor McAllister— el poder blando que tenemos con las demandas de seguridad que piden nuestros ciudadanos. En los dos últimos años hemos avanzado claramente en el marco de la estrategia común, buscando nuestra autonomía estratégica, buscando la cooperación de los Estados miembros a través de la cooperación estructurada permanente con nuestros aliados y en el marco de la Alianza Atlántica, y lanzando el Fondo Europeo de Defensa y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Está claro que vamos en la buena dirección, que tenemos razones para sentirnos satisfechos, pero es mucho lo que nos queda por hacer. Señora alta representante, la animo a seguir en esta línea y a trabajar en los mecanismos de toma de decisiones. Mientras nuestros aliados actúan y toman decisiones de la noche a la mañana, nosotros estamos bloqueados por el principio de unanimidad y es evidente que tenemos que avanzar en la resolución de los plazos que la inmediatez y la celeridad nos imponen.